Myślę, że premier Wielkiej Brytanii świadomie przesunął granicę, której dotychczas nie przekroczono, czyniąc Polaków odpowiedzialnymi za rzekome szkody, jakie Wielka Brytania poniosła w wyniku poprzednich akcesji.

Dlatego Parlament powinien zdecydowanie zaprotestować przeciwko słowom premiera Camerona i dzieleniu przez niego obywateli Unii na tych, którzy mają więcej, i na tych, którzy mają mniej praw w Europie. Apeluję do premiera Camerona, aby skończył z populizmem i walką o poprawienie słupków poparcia kosztem Polaków.